Monsieur le Président, je voudrais remercier chacun de ceux qui sont intervenus dans ce débat et apporter quelques éléments de réflexion. Je ne sais si nous représentons un million, deux millions ou 500 millions de nos concitoyens, mais ce dont je suis sûr, c'est que l'immense majorité des citoyens européens nous réclament un accès à l'eau pour tous, qui passe par une maîtrise des coûts, par une maîtrise des dépenses, pour permettre en effet à chacun de consommer autant d'eau, et d'eau de bonne qualité, qu'il le souhaite.

Je ne voudrais pas qu'on se lance dans une espèce de course à l'échalote.

Je pense que la santé de nos concitoyens n'appartient pas aux uns ou aux autres. La santé de nos concitoyens est notre de responsabilité collective et elle ne mérite ni surenchère, ni rabais. C'est le sens de notre combat commun. La qualité de l'eau est un des premiers éléments de la santé publique en Europe.